Da sind wir wieder genau an dem Punkt, den ich eigentlich angesprochen habe.

Das Problem besteht doch eher darin, dass wir nicht in allen Mitgliedstaaten vergleichbare soziale Standards haben.